Władimir Putin wie, że my lubimy słowo korupcja, że jak będzie walka z korupcją, to jest coś nowego. Trochę jak dzieci oglądamy się za tym jednym artykułem, jakby nie zwracając uwagi na to, co się działo w Rosji w ostatnim czasie i nie zwracając uwagi na błędy, które sami, często z dobrej woli, popełnialiśmy. Jakie to były dwa błędy, które warto sobie dzisiaj przypomnieć? Pierwszy to stosowanie podwójnych standardów. Stosowaliśmy podwójne standardy w przekonaniu, że jakoś uspokoimy sytuację.

energii, ponieważ mówi się, że Gazprom może uzyskać częściowe odstąpienie od zasad trzeciego pakietu energetycznego. Chciałbym przy tej okazji zresztą zapytać Panią Przewodniczącą, czy jest na to szansa i jak Pani ocenia te postulaty Gazpromu? Są one bardzo ważne. Nie powinniśmy dziś wysyłać sygnału, że jesteśmy gotowi do podwójnych standardów, bo wtedy cały trzeci pakiet energetyczny nie ma sensu. Druga rzecz to mit stabilizacji. Dzisiaj, kiedy młodzi Rosjanie są na ulicach, wiemy, że nie zdobędą oni władzy, ale myśmy w stosunku do tylu krajów popełnili błąd, gdy mówiliśmy o stabilizacji w imię świętego spokoju. Dzisiaj musimy się zwrócić do tych środowisk, do młodych ludzi.

Idźmy w tym kierunku, Pani Przewodnicząca. Nie zapomnijmy tych dwóch lekcji nigdy więcej podwójnych standardów i logiki stabilizacji. Musimy stawiać na rozwój, młodość i przyszłość. To przyniesie efekty i Rosji, i państwom Unii Europejskiej.